Monsieur le Président, j'entends bien ce que dit M.

Autrement dit, les différents groupes de personnes qui ont amendé l'ont fait avec une vision holistique du texte et, forcément, amendent différents articles, mais dans une logique qui est politiquement cohérente. Pour cette raison, je pense que ces blocs sont politiquement cohérents et que cela a du sens de les voter de de la sorte.